Es ist nämlich eine der großen Errungenschaften, dass wir uns in der Europäischen Union frei bewegen können, dass wir die Waren europaweit einkaufen können, dass wir eine hohe Sicherheit der Produkte haben, dass wir ein Zusammenführen der Bürger und Bürgerinnen auch hier haben. Und es ist eine schöne Sache, dass wir auch daran arbeiten. Deswegen ist es wichtig, Herr Barnier, dass Sie den Weg weitergehen, den Sie begonnen haben, mit uns zusammen dafür zu sorgen, dass die positiven Aspekte dieses Binnenmarktes auch den Bürgern und Bürgerinnen nähergebracht werden, dass sie merken, was sie von diesem europäischen Binnenmarkt haben. Das ist etwas, was fehlt, was die Bürgerinnen und Bürger nicht bemerken, weil wir allzu viel über die Probleme reden und nicht über das, was die Errungenschaften der Europäischen Union sind.

Binnenmarkt ist gut, aber eines dürfen wir dabei nicht vergessen Er muss im Sinne der Bürger und Bürgerinnen gestaltet werden, und er darf nicht nur den Unternehmen oder der Finanzwelt zugute kommen.